Grundsätzlich muss man sagen Wichtig ist in der Klimapolitik, dass wir die Lasten auf alle Sektoren verteilen.

Darum auch zum zweiten Bericht Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt diese Daten zusammentragen, gemeinsame Regeln haben und daraus dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.